Doamnă președintă, am asistat astăzi, de la ora

De altfel, ce vrem cu uniunea economică și monetară? Dacă ne întoarcem înapoi la ce au gândit cei care au semnat acum aproape 23 de ani tratatul, vedem că sunt cei trei piloni în primul pilon intră și uniunea economică și monetară. Sigur că trebuie să analizăm atât noi, Parlamentul, cât și Comisia, cu responsabilitate și să vedem dacă măsurile care au fost luate efectele măsurilor sunt cele așteptate de europeni, de cetățeni. Până la urmă, cetățenii sunt cei care ne analizează dacă am luat măsuri concrete și trebuie să spunem în mod foarte obiectiv că, uitându ne înapoi, vedem că sunt lucruri foarte grave care s au întâmplat și care nu au dus la rezolvarea așteptărilor dacă mă refer aici la terorism, droguri, crimă organizată, dar și la uniunea economică și monetară. Pentru mine este răspunsul clar, nu știu dacă și pentru Comisie.